frú forseti það eru fáir ráðherrar sem eiga jafnsvarta skrá í byggðamálum og frú valgerður sverrisdóttir hæstvirtur fyrrum byggðamálaráðherra og núverandi utanríkisráðherra hún hefur staðið eins og klettur vörð um kvótakerfið sem höggvið hefur hvað eftir annað skarð í byggðir landsins nú síðast er það grímsey sem verður fyrir barðinu á kerfinu og hún hefur hafnað öllum breytingum á því og kallað allar breytingar sem eitthvert föndur við kerfið en það er ekki nóg með það heldur hefur hún afnumið þá litlu flutningsjöfnun sem er á vörum landsmanna og síðan hækkaði hún ótæpilega rafmagnsreikning fólks sem hitar upp hús sín með raforku nú óska ég eftir því við hæstvirtan ráðherra að hann líti um öxl og skoði verk sín og spyrji sjálfan sig hvort ekki sé nóg komið

hvort það eigi ekki að hætta við að höggva enn og aftur í skörð í byggðir landsins og þá á ég við það að hætta að flytja störf sem unnin eru á landsbyggðinni á vegum ratsjárstofnunar frá landsbyggðinni svo sem frá bolungarvík langanesi höfn og þessar breytingar fela bæði í sér uppsagnir og tilfærslu á störfum

eiga á suðvesturhornið er ekki nóg komið í viðtali í morgunblaðinu í gær lýsti virtur skipstjóri og fyrrum oddviti sveitarfélags norður í landi að þessi fækkun starfa ratsjárstofnunar væri enn eitt dæmi um hvernig stjórnvöld framsóknar og sjálfstæðisflokks eru að draga máttinn úr byggðum landsins og hann kallaði þetta einfaldlega landráðastefnu viðkomandi flokka í öðru lagi vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra utanríkismála sem fer með þennan málaflokk hvort það hafi verið metið hvaða öryggi ratsjárstöðvanna skerðast við það að flytja þessi störf suður en það er ljóst að þegar það verður enginn tæknimaður starfandi á viðkomandi stöðum þá taka allar lagfæringar lengri tíma heldur en nú er það tekur auðvitað lengri tíma að flytja starfsmenn sem þurfa að fara í viðgerð og yfirfara bilun á viðkomandi landshorn en fyrst og fremst er þarna um fáránlegt mál að vera hér í byrjun árs að leggja fram áætlun um byggðamál og koma síðan að hausti til sem hæstvirtur utanríkisráðherra og vera að skera niður störf á landsbyggðinni þetta er alveg furðulegt en hvað er verið að spara það er verið að spara í ráðuneyti utanríkisþjónustuna sem hefur þanist út og á að þenjast út á næsta ári um einhverja milljarða